Monsieur le Président, cette Union européenne a décidément du mal avec la démocratie et la liberté d'expression. Les eurogagas ont tellement peur de la rencontre avec les peuples en mai prochain que tous les moyens sont bons pour stigmatiser et bâillonner ceux qui ne sont pas d'accord avec eux.

Ces accusations relèvent du fantasme, voire de la paranoïa, à moins qu'elles ne servent à justifier un durcissement des sanctions à l'égard de la Russie.

L'ingérence ne vous dérange pas lorsqu'elle se nomme Open Society, de George Soros, qui faisait pourtant la promotion de l'accueil des migrants, et ce bien évidemment avec la bénédiction de la Commission européenne. L'ingérence lors des futures élections européennes ne vous dérange pas, lorsque le gouvernement de M. Macron finance et diffuse, avec l'argent du contribuable, un clip pour s'attaquer à des dirigeants européens, comme MM.